Aquí estamos hablando de polución. En Madrid lleva cuatro años gobernando la izquierda y en Madrid no se han hecho los deberes, puesto que no hay resultados óptimos contra la polución. La pregunta que yo le quiero lanzar, señor López, es uno, ¿vive usted en Madrid?, porque da la impresión de que no viva en Madrid dos, habla usted de nuestros hijos, ¿tiene usted hijos? Yo tengo cinco, yo vivo en Madrid no tengo los problemas que usted denuncia.